Señor Presidente, agradezco la oportunidad de participar en un debate que interesa mucho y siempre a los eurodiputados que procedemos y residimos en territorios insulares, como es, en mi caso, el archipiélago canario.

solo lo haré para subrayar tres puntos.

En segundo lugar, para subrayar que la política de cohesión no es una política sectorial, sino transversal, lo que quiere decir que la dimensión regional de la política de cohesión no puede considerarse una política sectorial específica, sino que tiene que recorrer la política energética, la de transportes y también la de las comunicaciones y la de innovación. Y, en tercer lugar, para subrayar que esto es especialmente importante para los territorios insulares, que son todos ellos frontera exterior de la Unión Europea y, por tanto, muy sensibles en su dimensión de seguridad a los tráficos ilícitos y a las amenazas procedentes de la globalización.